Madame la Présidente, je suis très heureux de voir l'intérêt qui se manifeste, aussi au Parlement européen, pour un secteur qui est essentiel non seulement pour l'approvisionnement du marché, mais aussi pour l'équilibre de nos territoires il s'agit du secteur de l'élevage.

Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres types de mécanismes et, si les stocks peuvent jouer un rôle, il faudra réfléchir à d'autres types de stocks que le stock d'intervention sur le marché que l'on avait par le passé, et peut être est ce une question qui doit être traitée à un niveau même plus large que le niveau européen seulement, compte tenu du fait que le marché est maintenant plus

Je conclurai en disant que la question de la volatilité et l'effet que les spéculations sur le marché ont sur la volatilité est une question que la Commission traite d'une manière plus large, pour les produits dérivés comme pour les produits matières premières.

La Commission viendra avec des propositions.